2 del 2013 presentato dalla Commissione a marzo richiede un incremento dei pagamenti di bilancio per il 2013 pari a 11,2 miliardi di euro, necessari a coprire le richieste di pagamento derivanti dall'esecuzione del bilancio in corso. Tale bilancio rettificativo rappresenta la naturale conseguenza delle dichiarazioni congiunte al più alto livello sui pagamenti concordate l'anno scorso a margine della chiusura della procedura di conciliazione per l'approvazione del bilancio

2013. Ricordo che in tali dichiarazioni decisive ai fini dell'accordo per il Parlamento europeo si faceva riferimento alla necessità di procedere nella prima parte dell'anno a questo bilancio rettificativo al fine di coprire le spese delle fatture non pagate nel corso del 2012 con risorse nuove, fresche, in grado di poter consentire una corretta implementazione del bilancio del

dopo la presentazione di un nuovo bilancio rettificativo da parte della Commissione.

che fabbisogni rilevanti di pagamenti dal 2013 si riversino sul bilancio 2014. Nella nostra risoluzione abbiamo sottolineato con forza la necessità per il Consiglio di approvare anche questo nuovo bilancio al fine di finanziare importanti politiche di sviluppo, di occupazione, di sostegno ai giovani e alle piccole e medie imprese, evitando quindi ogni possibile problema d'esecuzione dei pagamenti per l'esercizio 2013. Come conseguenza, il consenso politico dato a luglio al Parlamento sul nuovo quadro finanziario pluriennale e l'approvazione dello stesso o del bilancio del 2014, come anticipato dal presidente della commissione Lamassoure, sono sottoposti alla condizione per noi imprescindibile dell'intera approvazione degli 11,2 miliardi, quindi non solo la prima tranche che voteremo domani, ma anche la seconda, che aspettiamo nei termini proposti dalla Commissione.